Instrumenty finansowe, zarówno w poprzedniej, jak i w obecnie realizowanej perspektywie finansowej, pokazały swoją przydatność i dobre rezultaty. Niemniej jednak ich wykorzystanie nie jest wolne od problemów, a potencjał nie jest w pełni wykorzystany. Jestem zdania, że instrumenty finansowe stanowią dobre uzupełnienie grantów, gdyż w odpowiednich sytuacjach są w stanie przyciągać dodatkowe wsparcie finansowe. Ich wartość dodaną należy docenić zwłaszcza w takich dziedzinach jak badania naukowe czy MŚP. Uważam jednak, że także w nowej perspektywie finansowej podstawą polityki spójności powinny pozostać granty. Stanowią one sprawdzoną i dobrą podstawę inwestycji publicznych w dziedzinie infrastruktury, środowiska czy inwestycji społecznych. Aby znaleźć w przyszłości najwłaściwszy model kombinacji grantów z pożyczkami i gwarancjami, należy unikać odgórnego jednolitego podejścia, a raczej zachować elastyczność i umożliwić władzom lokalnym i regionalnym wybór najlepszej formy oferowanego wsparcia w oparciu o lokalne uwarunkowania. I to właśnie lokalne uwarunkowania oraz specyfika poszczególnych regionów powinny być decydujące co do celów wsparcia dla projektów realizowanych w ramach polityki spójności.